Najpoważniejszym wyzwaniem jest zakończenie sukcesem negocjacji nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi. W pełni podzielam pogląd prezydencji, że celem ich powinno być przyjęcie sprawiedliwego i efektywnego budżetu wspierającego wzrost i zatrudnienie, zatrudnienie szczególnie ludzi młodych. Aby to osiągnąć potrzebne jest odpowiednie finansowanie polityk stymulujących rozwój gospodarczy i konkurencyjność, zwłaszcza polityki spójności i polityki na rzecz badań i innowacji. Jako przedstawiciel regionu nadmorskiego z wielką satysfakcją przyjmuję również ambitne plany prezydencji w zakresie pobudzenia zintegrowanej polityki morskiej.